Voilà pourquoi nous devons défendre ce beau projet qu'est la Maison de l'histoire européenne.

Nous n'avons pas seulement une expression politique locale, comme peut être votre Mouvement 5 étoiles en Italie, mais nous sommes internationalistes, tous autant que nous sommes. Nous devons ainsi faire en sorte que notre débat dépasse nos préoccupations locales.

Je voudrais revenir sur une polémique. Nous avons entendu tout à l'heure